Dejen algunos de los que no han votado a favor de la condena de mirar para otro lado, pues lo que ocurre en Italia con la libertad es muy grave y nos afecta y nos concierne absolutamente a todos en Europa, sea cual sea el resultado de la votación de hoy.